Señor Presidente, sí, la verdad es que los ciudadanos y ciudadanas europeos esperan de la Unión Europea algo más que malas noticias. Por eso creo que hay que felicitar, esta tarde especialmente, no solo al ponente, por supuesto, señor Göran Färm, que con su tenacidad y su inteligencia ha sido capaz de ponernos a todos de acuerdo, sino también a todas las instituciones, a la Comisión, al Consejo, a este Parlamento y también a una entidad financiera como el Banco Europeo de Inversiones, que hasta ahora aparece y reaparece un poco como el Guadiana y que necesitamos que esté presente. La presencia de esta entidad es precisamente necesaria en ese apalancamiento de los escasos recursos públicos que necesitan tirar de los recursos privados, precisamente para conseguir que las infraestructuras, que esa área de comunicación, de conexión, de movilidad de personas, servicios y bienes en Europa se hagan realidad. Y no solamente desde las infraestructuras tradicionales sino, más aún, desde unas infraestructuras que ya serán infraestructuras innovadoras, inteligentes, de futuro, que nos conectarán entre nosotros, pero también que conectarán a Europa con el resto del mundo. Y, sobre todo, en el interior de Europa, crearán empleo, crearán desarrollo y riqueza porque, desde luego, ante otras regiones que están creciendo de una manera tremenda, necesitamos estos instrumentos inteligentes, de los que Europa ha sido capaz de valerse en otras ocasiones, en este momento preciso para tirar de nuestro desarrollo y seguir siendo tan competitivos y liderando aspectos de ingeniería, de obras públicas, de desarrollo y de comunicaciones, como lo hemos venido haciendo hasta ahora.